Monsieur le Président, chers collègues, hier, Mme Ashton affirmait que les droits humains allaient dorénavant constituer le fil conducteur de toutes nos actions extérieures. L'Union européenne est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Ouzbékistan et un grand importateur de coton. Vu les conditions de la récolte du coton, notre Parlement se doit d'endosser sa responsabilité morale et de refuser son consentement à cet accord tant que l'Ouzbékistan n'autorise pas la mission indépendante de l'OIT à se rendre sur le terrain, et tant que cette mission ne confirme pas que des réformes sont mises en œuvre pour mettre fin au travail forcé des enfants. Pour la première fois, grâce au traité de Lisbonne, ce Parlement peut user de son nouveau pouvoir et refuser d'entériner un accord de commerce au nom des droits humains. Notre action est ainsi cohérente avec les valeurs que nous défendons et conforme aux revendications des ONG, des syndicats et des associations de détaillants de textiles, qui revendiquent une production éthique. La balle est maintenant dans le camp de la Commission, qui doit retirer le système de préférences généralisées à l'Ouzbékistan.